Sus casi cien mil millones de euros permiten fomentar la investigación e innovación para investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas por todo el continente. Y para que este programa sea aún más eficiente y justo, necesitamos seguir reforzando el papel de las mujeres. Porque hoy en día las mujeres siguen teniendo obstáculos para realizar una carrera científica. Algunos menos visibles, como los prejuicios de género, que condicionan a las jóvenes para escoger su carrera. Y otros más visibles, como la brecha salarial o los cuidados familiares, que realizan principalmente las mujeres. Por eso es tan importante aprobar la Directiva sobre el permiso de maternidad, que fue adoptada en 2010 y que la Comisión Europea ha retirado. Cuando hablamos de mujer y ciencia, hablamos también de desigualdad. Sin duda, Marie Curie habría podido realizar mucho más si hubiera contado, en su tiempo, con el apoyo de las instituciones francesas. Es cierto que la Comisión ha dado pasos positivos, con buenos resultados. Sin embargo, el objetivo del 50 de participación de la mujer solo se ha superado en los grupos asesores. Su participación entre coordinadores de proyectos y en paneles de evaluación sigue por debajo de los objetivos, al igual que como la dimensión de género en los contenidos de investigación. Por todo ello, pedimos a la Comisión que sea más ambiciosa y que se mantenga una financiación independiente para las iniciativas de igualdad de género en la investigación y la innovación y para los proyectos de cambio estructural en materia de género.

Dejemos de dedicar cada vez más dinero a la defensa y al gasto militar y usémoslo en proyectos que apuesten por la igualdad y la eficiencia. Es así como se construye una sociedad mejor y más justa y un continente en paz.